L'article 4, paragraphe 2, de la position commune, prévoit que la décision de procéder au transfert ou de refuser le transfert de technologies ou d'équipements militaires est laissée à l'appréciation nationale de chaque État membre. Cette responsabilité incombe dès lors, tout d'abord, au niveau national et la position commune n'enlève évidemment pas cette responsabilité aux États membres mais elle introduit un large éventail de dispositions visant à assurer une coordination et un échange d'informations efficaces entre eux. La deuxième notion sur laquelle je veux revenir est la notion de transparence. La position commune prévoit que les États membres doivent établir chaque année un rapport sur leurs exportations d'armement. Un rapport de l'Union européenne élaboré sur la base des rapports nationaux est publié annuellement et ce rapport fournit des informations sur la valeur financière des autorisations accordées, ventilées par destination et par catégorie d'équipement militaire ainsi que sur le nombre d'autorisations refusées et les éventuelles consultations effectuées ultérieurement par les États membres. Outre le rapport annuel de l'Union européenne, la position commune prévoit que les États membres publient des rapports nationaux concernant les exportations de technologies et d'équipements militaires. L'objectif de transparence visé par la position commune s'applique dès lors tant au niveau de l'Union européenne qu'au niveau national, l'Union européenne, il est vrai, devant à cet égard montrer l'exemple. Je dois aussi vous dire que la position commune constitue vous avez été quelques uns d'ailleurs à le souligner un progrès considérable par rapport au code de conduite. Elle a été adoptée en décembre 2008, soit il y a moins de deux ans. Raisonnablement, on doit laisser aux nouvelles dispositions introduites par la position commune le temps de produire leurs effets avant d'entreprendre une quelconque révision d'un nouveau système tel que celui là, même si je vous ai entendus, voire compris le rendre plus contraignant ou y associer un système de sanctions peut apparaître séduisant. Dernière précision à une question particulièrement précise, je voudrais dire que la position commune, rassurez vous, a été discutée à plusieurs reprises au niveau politique, au Conseil en particulier, notamment dans le contexte de l'embargo sur les armes vis à vis de la Chine.